La plupart des équipements publics et des collectivités ont été endommagés.

Les pertes agricoles sont également considérables. Les dégâts matériels représentent près d'une centaine de millions d'euros. Mis en place durant les fortes intempéries qui ont touché l'Europe en 2002, le Fonds de solidarité de l'Union européenne pour les catastrophes naturelles permet de soutenir les victimes.